Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Das Budget 2012 ist in der Tat ein schrumpfender Haushalt. Mehrkosten müssen für den Beitritt Kroatiens und 18 neue MdEP durch den Vertrag von Lissabon eingerechnet werden. Dies ergibt in der Folge einen Anstieg um insgesamt 1,9 gegenüber 2011. Es muss erwähnt werden, dass dies die niedrigste Steigerungsrate seit 15 Jahren ist. Bereits in den vergangenen Jahren ist es immer wieder gelungen, neue Aufgaben und dadurch entstandene Mehrkosten ohne gravierende Erhöhungen bewältigen, z.

die Einführung der drei neuen Finanzmarktagenturen.